fyrir að minnsta kosti sjálfan mig að átta mig á því nákvæmlega hvað hafi klikkað hérna

tímabært fyrr en við höfum fengið að ræða þetta mál aðeins betur og allar upplýsingar sem varða það hafa komið fram miðað við færeyska fjölmiðla er þar fagnað mjög skiljanlega þetta er greinilega sigur fyrir færeyjar ég tel fullt tilefni til að hæstvirtir ráðherrar fari í formlegra heimsókn til færeyja til að ræða þetta mál þar sem færeyjar eru þori ég að fullyrða ein okkar mesta vinaþjóð ég lít oft á færeyjar sem þannig að við eigum að koma fram við þær eins og við ætlumst til að stærri þjóðir komi fram við okkur þetta eru samt mikil vonbrigði sérstaklega frá svona vinum eins og einhver sagði er stundum erfiðara að fyrirgefa vini en óvini maður gerir ráð fyrir því að þjóðir eins og noregur sem hafa hagað sér svona í fortíðinni hagi sér svona kannski maður gerir ekki ráð fyrir því frá færeyjum og því er það alveg sérstaklega sárt svo þurfum við að mótmæla gagnvart evrópusambandinu svo mikið er augljóst þótt ég taki undir það sem hér hefur áður verið sagt af öðrum háttvirtum þingmönnum vil ég líka nefna það að við verðum að huga að því að ganga ekki einfaldlega af göflunum í veiðum sjálf við megum ekki láta þetta verða tilefni til þess að við látum náttúruna borga reiði okkar gagnvart öðrum þjóðum

að jafnvel ef við veiddum ekkert sem ég er ekki að leggja til væru þessir þrír aðilar færeyjar noregur og evrópusambandið samt að stunda ofveiðar ef miðað er við vísindalega ráðgjöf þótt ég taki undir með fyrri ræðumönnum um næstu skref vil ég ljúka ræðu minni á því að minna fólk á að við getum rifist um norðmenn færeyinga og vissulega evrópusambandið en við getum ekki rifist við stærðfræðina með því legg ég ekki til uppgjöf heldur eingöngu að við höfum það í huga að einn deiluaðilinn er náttúran